Pour être encore une fois tout à fait franche, je n'ai pas connaissance de déclarations récentes d'Alain Juppé en ce sens. Je pense simplement que la position actuelle de la France est d'affirmer, et de réaffirmer sans cesse, que l'euro est véritablement le cœur de notre construction européenne, que la sauvegarde de l'euro cela veut dire la sauvegarde de ce projet commun et la sauvegarde de l'Union européenne, et que, dans ce mouvement de sauvegarde de l'euro, il nous faut bien sûr penser à l'avenir, penser à la protection des jeunes générations et à la préservation de la paix sur notre continent.